Spoštovani predsednik vlade . Sklepam, da ste seznanjeni z mnenjem službe Vlade Republike Slovenije za, za, za zakonodajo glede Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje objavljenim dvaindvajsetega maja dva tisoč devetnajst, ki med drugim opozarja, citiram: "V zvezi, s predlaganim tretjim odstavkom spremenjenega šestinosemdesetega člena zakona opozarjamo, da bodo pobudniki, ki so s prejšnjo pobudo uspeli s predlagano ureditvijo financiranja zasebnih osnovnih šol v slabšem pravnem položaju, kot so v skladu z veljavno ureditvijo, zaradi katere so na ustavno sodišče pobudo vložili. Pomisleke ima tudi glede predlaganega petega odstavka spremenjenega šestinosemdesetega člena zakona, ki določa, da se zasebnim šolam, razen osnovnim šolam, za izvedbo programa zagotavlja petinosemdeset procentov sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Takšno ureditev postavlja zasebne šole v neenak položaj, pri tem pa ni predvidena ni predvidenega nobenega pravno utemeljenega razloga za to . Zapisali so tudi , čeprav država zagotavlja tudi nadaljnje izobraževanje, pa je le za osnovnošolsko izobraževanje v ustavi določeno, da je obvezno in se financira iz javnih sredstev, kar je argument v prid dejstvu, da se zasebno osnovnošolsko izobraževanje ne more financirati v manjšem obsegu. Kako ste lahko tako jasno mnenje svoje zakonodajne službe spregledali, postopku obravnave predloga zakona na vladi? Če pa ga niste spregledali, kako to, da ste ga ignorirali in zakon v vladi sprejeli?